fyrir ári síðan stóð eins og nú fjöldi fólks á austurvelli og mótmælti á meðan forsætisráðherra flutti stefnuræðu sína þá hafði ríkisstjórnin lýst því yfir að hún væri búin að gera allt sem til stæði að gera til að bregðast við vanda heimilanna en eftir mótmælin ákvað forsætisráðherra að skipa nefnd nefndin fundaði vikum saman í þjóðmenningarhúsinu niðurstaðan var að gera nánast ekkert umfram það sem fjármálafyrirtækin hefðu þegar lagt drög að sjálf þau gengu í raun lengra að eigin frumkvæði en stjórnvöld höfðu ætlast til við þingsetningu í fyrrdag afhentu fulltrúar hagsmunasamtaka heimilanna forsætisráðherra undirskriftir þrjátíu og fjögur þúsund íslendinga sem krefjast leiðréttingar á ánum heimilanna forsætisráðherra sagðist þá ætla að skoða málið og vilja komast að hinu rétta varðandi svigrúm bankanna komast að hinu rétta veit forsætisráðherra ekki hvert svigrúm bankanna er eftir þrjú ár eftir alla fundina í þjóðmenningarhúsinu var það ekki þessi ríkisstjórn sem ákvað hvernig lánin yrðu yfirfærð hverjir ættu að vita betur hvert svigrúm bankanna er en ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem stofnaði þá þegar framsóknarmenn bentu á þá möguleika sem voru til að ráðast í almenna skuldaleiðréttingu í febrúar tvö þúsund og níu taldi forsætisráðherra ekkert svigrúm til þess og reiknaði hverja krónu sem kostnað fyrir ríkið samt var þá ekki búið að ákveða afskriftarhlutfall lánanna skýrsla fjármálaráðherra um endurheimt bankanna sýnir að tekin var meðvituð ákvörðun um að afskrifa minna en tilefni var til og það voru ekki heimilin heldur erlendir kröfuhafar sem nutu ávaxtanna það svigrúm sem hefði átt að nýta til að færa niður skuldir heimilanna er nú þess í stað fært sem milljarðahagnaður í bönkunum og fer að lokum úr þeim sem arður til erlendra vogunarsjóða í stað almennrar skuldaleiðréttingar kaus ríkisstjórnin að búa til flókin sértæk úrræði sem hafa einfaldlega ekki virkað aðeins lítill hluti þeirra sem sótt hafa um aðstoð til umboðsmanns skuldara hefur fengið lausn sinna mála hundrað og tíu prósenta leiðin er strax orðin að að minnsta kosti hundrað þrjátíu prósenta leið vegna verðbólgu og vaxtahækkana og fjármálafyrirtæki forðast að beita sértækri skuldaaðlögun því að hún er of flókin í framkvæmd fólkið sem stendur hér fyrir utan alþingishúsið þarf almenna skuldaleiðréttingu ekki sértækar bankaflækjur og tilsjónarmenn það verður að gefa fólki tækifæri til að vinna sig út úr skuldavandanum sé það ekki gert tapa allir það verður líka að snúa við þeirri neikvæðu keðjuverkun sem heldur atvinnulífi á íslandi í frosti forsætisráðherra segist nú enn einu sinni ætla að búa til sjö þúsund störf í kosningaauglýsingum vorið tvö þúsund og níu sagðist samfylkingin þegar vera búin að leggja grunn að sex þúsund nýjum störfum á næstu mánuðum hvenær koma næstu mánuðir eftir apríl tvö þúsund og níu enn hefur ekkert til þessara starfa spurst annað en endurteknar yfirlýsingar forsætisráðherra stundum eru störfin tvö þúsund stundum fjögur þúsund en oftast sjö þúsund og nú er bætt um betur því að lofað er öðru eins til viðbótar fjórtán þúsund störfum væntanlega á næstu mánuðum hvenær sem þeir koma

og það eru ekki aðeins áformin um atvinnusköpun sem ekki hafa gengið eftir spár um hagvöxt standast ekki en þá er brugðist við með því að gera ráð fyrir enn meiri hagvexti í framtíðinni í sumar spáði forsætisráðherra fjórar til fimm prósenta hagvexti á næsta ári

jöfnuði í ríkisfjármálum er frestað hvað eftir annað og svo leyfir forsætisráðherra sér að bera afkomu ríkissjóðs nú saman við árið tvö þúsund og átta árið sem kostnaðurinn af hruni fjármálakerfisins féll á ríkið slíkur samanburður er ekkert annað en fölsun þetta þyrfti ekki að vera svona eftir snarpa niðursveiflu fylgir yfirleitt tímabil fjárfestingar og hagvaxtar undanfarin ár hefur ísland á margan hátt verið kjörlendi fyrir nýja fjárfestingu hér er mikið af hæfu vinnuafli gjaldmiðillinn er lágt skráður innviðir eru sterkir auðlindir miklar og staðsetning landsins er að verða kostur frekar en galli enda hafa menn undirbúið tugi atvinnuskapandi verkefna með bæði innlendri og erlendri fjárfestingu en ekkert verður úr því að stjórnvöld standa í vegi fyrir allri fjárfestingu ýmist beint eða með stefnu meðal annars í skattamálum sem hefur nú komið íslandi á lista yfir lönd þar sem veruleg pólitísk áhætta fylgir fjárfestingum ísland er sett í flokk með rússlandi egyptalandi og löndum suður ameríku í mati á pólitískri áhættu það er ekki að undra að fjárfesting sé i sögulegu lágmarki eins og forsætisráðherra sjálfur hefur bent á hafa erlendir hagfræðingar jafnvel nóbelsverðlaunahagfræðingar haldið því fram að ísland hafi komist betur frá efnahagshruninu en önnur lönd þeir vísa þó fyrst og fremst til tvenns annars vegar að íslendingar skuli ekki hafa dælt fjármagni í gjaldþrota bankakerfi og hins vegar að sjálfstæður gjaldmiðill hafi gert íslendingum mun betur kleift að bregðast við áfallinu en til að mynda grikkjum portúgölum og írum hvað gera stjórnvöld með þetta tvennt alefli hefur verið beitt við að færa tap einkabanka yfir á almenning eftir að þeir voru komnir í þrot og í stað þess að nýta kostina

við það bætist að seðlabankastjóri ríkisstjórnarinnar og efnahagsráðherrar lýsa því af að gjaldmiðill landsins sé ónýtur og hér verði höft um fyrirsjáanlega framtíð fjármálaráðherra flækir skattkerfið breytir sköttum og hækkar þá hundrað sinnum og segist vera rétt að byrja forsætisráðherra flytur þjóðnýtingarræður sem vladimir engin hefði talið sig fullsæmdan af fyrir vikið höfum við ekki nýtt þau tækifæri sem spruttu upp eftir hrun áhuginn er til staðar en alls staðar rekast menn á pólitíska veggi virðulegur forseti hverra er kreppan sem við erum að fást við í dag er það kreppa ríkisstjórnar samfylkingar og sjálfstæðisflokks þar sem núverandi forsætisráðherra var í sérstökum aðalráðherrahópi um efnahagsmál ríkisstjórnar sem jók ríkisútgjöld meira en dæmi eru um í íslandssögunni í hápunkti þenslunnar og brást ekki við hættuástandinu sem blasti við eins og frægt er orðið í níu

eða er þetta löngu orðin kreppa ríkisstjórnarinnar sem hefur staðið í vegi fyrir þeim tækifærum sem blasað hafa við en þess í stað lagt kapp á að tryggja vald sitt og innleiða pólitíska öfgastefnu sem hvergi hefur virkað þegar síðustu þrjú ár eru skoðuð blasir svarið við hvað sem líður mistökum fyrri ára og áratuga og ýmsum réttmætum ábendingum um hvað betur hefði átt fara og eigi að fara betur í framtíðinni er sú staða sem samfélagið er í akkúrat núna afrakstur þessarar ríkisstjórnar hrunið var afleiðing af misnotkun gallaðrar frjálshyggju en núna erum við stödd í sósíalistakreppu núverandi ástand er skapað af núverandi valdhöfum og er á ábyrgð þeirra það er afleiðing af skaðlegri efnahagsstefnu og aðgerðaleysi ríkisstjórnin er hins vegar ekki reiðubúin að taka ábyrgð á eigin gjörðum þess í stað reynir hún að láta umræðuna snúast um ábyrgð og stöðu alþingis enda þótt minni hlutinn á þingi hafi ekkert að gera með þá stefnu sem hér er rekin ég frábið mér að ríkisstjórnin reyni að gera þingmenn alla ábyrga fyrir misheppnaðri stefnu sinni og draga alþingi niður með sér eða minnist þess einhver að þegar jóhanna sigurðardóttir var í stjórnarandstöðu og gagnrýndi aðgerðir stjórnvalda hafi hún talað um að ábyrgðin væri þingsins alls en ekki ríkisstjórnarinnar það að ætla að gera alla ábyrga fyrir þeirri stefnu sem ríkisstjórnin knýr fram með góðu eða illu er óboðlegur og ólýðræðislegur málflutningur framsókn hefur frá upphafi boðað allt aðra stefnu sem hefur með tíð og tíma sannað gildi sitt við höfum síðastliðin tvö ár lagt fram fjölmargar tillögur til lausnar en þær hafa verið slegnar út af borðinu eða svæfðar í nefnd nú ber svo við að forsætisráðherra sem haldið hefur lengstu ræðu í þúsund og áttatíu og eins árs sögu alþingis og fjármálaráðherra sem hefur líklega slegið öll met í samanlögðum ræðutíma kveinka sér undan því að þingmenn stjórnarandstöðu tali of mikið í nokkrum málum hvað er átt við áttum við að tala minna um icesave svo að hægt væri að þvinga í gegn samning sem hefði stóraukið skuldir ríkisins og kostað fjörutíu milljarða á ári bara í vexti í erlendum gjaldeyri sem ekki er til áttum við að tala minna um sjávarútvegsfrumvörpin sem ríkisstjórnin ætlaði að þvinga í gegn án þess að hafa lagt mat á efnahagsleg áhrif þeirra frumvörp sem fengu ekki eina einustu jákvæða umsögn áttum við að tala minna um gjaldeyrishöftin svo að ríkisstjórnin gæti innleitt austurþýska fimm ára áætlun i gjaldeyrismálum áttum við að tala minna um tilraunir forsætisráðherra til að færa sér aukin völd frumvarp sem formaður þingmannanefndarinnar um rannsóknarskýrsluna sagði ganga þvert gegn þeim stjórnkerfisumbótum sem þar var stefnt að og ráðherra í ríkisstjórninni sagði fela í sér harða valdbeitingu hvað er átt við staðreyndin er sú að nánast öll mál ríkisstjórnarinnar fara í gegnum þingið mótatkvæðalaust á sama tíma fást frumvörp og tillögur stjórnarandstöðuflokkanna varla ræddar sama hversu skynsamlegt innihald þeirra er jóhanna sigurðardóttir kvartaði sáran yfir því á árum áður að davíð oddsson notaði alþingi sem afgreiðslustofnun fyrir framkvæmdarvaldið það er kaldhæðnislegt að jóhanna hefur nú sjálf fullkomnað afgreiðslukerfið virðulegur forseti nú þegar ríkisstjórnin stendur frammi fyrir afleiðingum þess sem hún hefur gert og ekki gert heyrist æ oftar spurningin telja menn að staðan væri eitthvað betri ef aðrir væru við völd svarið við þeirri spurningu er einfalt og stutt svarið er já já staðan væri miklu betri ef tillögum framsóknar hefði verið fylgt undanfarin þrjú ár væri staðan allt önnur og miklu miklu betri og við getum sýnt fram á það þá hefði samfélagið ekki tapað hundruðum milljarða að óþörfu við stofnun nýju bankanna skuldamál heimila og fyrirtækja væri komin í betra horf almenningur og atvinnurekendur vissu hvar þeir stæðu gætu gert áætlanir og væru byrjaðir að vinna sig út úr þeim vanda sem eftir stæði tugir fjárfestingarverkefna hefðu ekki glatast vegna aðgerða og aðgerðaleysis ríkisstjórnarinnar fyrirtæki gætu fjárfest og ráðið fólk til starfa fólk þyrfti ekki að flytja til útlanda frá vinum og ættingjum til að fá vinnu við hæfi í tvö og hálft ár væri búið að vinna að losun gjaldeyrishafta með aðferðum sem framsóknarmenn lögðu til í byrjun árs tvö þúsund og níu en eru fyrst nú að komast til framkvæmda og þá aðeins að litlu leyti plan ríkisstjórnarinnar er búið að fá sinn reynslutíma það er fyrir löngu orðið ljóst að það plan virkar ekki það er því ekki seinna vænna að fara að ræða plan b tækifærin eru óþrjótandi en því lengur sem við bíðum þeim mun erfiðara verður að nýta þau góðir íslendingar við okkur blasa bæði ógnir og ómæld tækifæri en ógnin er smávægileg samanborið við þau gífurlegu tækifæri sem standa íslandi til boða nú og í framtíðinni

byggja upp í stað þess að brjóta niður til þess þurfum við stjórnvöld sem gæta hagsmuna landsins við þurfum stjórnvöld sem efla með íslensku þjóðinni kjark og von stjórnvöld sem veita stöðugleika og hafa skýra sýn á framtíðina stjórnvöld sem taka á skuldavandanum og hafa að leiðarljósi að byggja upp atvinnulíf og velferðarsamfélag á íslandi á ný okkur tókst það á undraskömmum tíma á tuttugustu öldinni og okkur mun takast það aftur það er engin ástæða til að íslendingar geti ekki nú eins og áður fyllst bjartsýni og von viljinn er allt sem þarf

óbilandi trú á bjarta framtíð íslands